Panie Przewodniczący! Wszystkich nas smuci to, że po egipskiej wiośnie tak szybko nastąpiła jesień i że dochodzi tam do łamania praw człowieka, ale mnie najbardziej boli to masowe, niestety, prześladowanie chrześcijan w Egipcie i bierność władz egipskich wobec tego zjawiska. Jesteśmy często bardzo krytyczni wobec siebie, wiele uchwalamy rezolucji, kiedy zdarzy się nawet jakiś drobny incydent wymierzony przeciwko przedstawicielom innych religii w Europie. Powinniśmy adekwatnie reagować na zupełnie nieporównywalne sytuacje, które spotykają chrześcijan w różnych miejscach na świecie, a zwłaszcza w Egipcie, gdzie te prześladowania są szczególnie silne. Potępiamy takie prześladowania i musimy się domagać od władz egipskich stanowczych działań zmierzających do ochrony chrześcijan. Prześladowania religijne są barbarzyństwem i kraj, który chce uczestniczyć w cywilizacji, nie powinien czegoś takiego tolerować.